Das Ergebnis ist, dass die Anforderungen, die eigentlich risikobasiert angemessen gewesen wären, in diese Zeit nicht passten, so dass die Versicherungswirtschaft mit viel Nachdruck und mit Unterstützung ihrer jeweiligen nationalen Regierungen Veränderungen dieses Regimes gefordert hat. Dabei wurde anders als im Bankenbereich keine Antikrisenpolitik betrieben, wo man also besondere Maßnahmen ergriffen hat für Gegenleistungen, sondern stattdessen wurde enormer Druck ausgeübt, die Eigenkapitalunterlegung der Versicherungswirtschaft und auch die zurückzuhaltenden Kapitalanlagen abzusenken, in einer Größenordnung von letztlich 200Milliarden Euro. Es ist fast gespenstisch, dass wir solche Diskussionen um solche Summen hier praktisch vor weitgehend leeren Hallen führen. Das Ergebnis ist, dass die ursprünglich mehr verbraucherfreundlichen Positionen des Parlaments, die auch schon ein großer Schritt auf die Versicherungswirtschaft zu waren, unter dem Druck der Mitgliedsländer noch weiter abgeschwächt wurden. Das Ergebnis ist, wir haben jetzt eine Versicherungsregulierung, die deutlich weniger sicher ist, die weniger verbraucherfreundlich ist, und die die Berechnungsgrundlagen einseitig und versicherungsmathematisch fragwürdig manipuliert. Wir werden diesem Deal deshalb auch nicht zustimmen, sondern vielmehr kritisch beobachten, welche Unternehmen diese Instrumente nutzen und welche dies nicht tun.